Am aprobat astăzi 100 de milioane de euro către Republica Moldova, însă acești bani se vor duce condiționat. Unu proiectul de lege din Parlament privind schimbarea sistemului electoral trebuie retras. A spus și Comisia de la Veneția, sistemul mixt de alegeri nu face decât să ajute partidele bogate și politicieni bogați. În al doilea rând, banii trebuie să sprijine și să susțină partidele și mai mici, și mijlocii, cât mai multe partide pentru că asta este democrația. Nu să i înșurubeze la putere în Republica Moldova pe Plahotniuc și Dodon pe vecie. Și în ultimul rând, dacă veți retrage acest proiect de lege din Parlament, dacă veți lupta eficient cu corupția, evaziunea fiscală și frauda, dacă veți face o justiție independentă, atunci da, prima tranșă din cele 100 de milioane de euro vor veni în Banca Națională a Moldovei.